virðulegi forseti ég vil þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir yfirgripsmikla ræðu í upphafi umræðunnar og get ekki undir margt af því sem þar kom fram eitt af því sem ég held að sé alveg rétt ábending er að hnattvæðingin sem hefur verið mjög áþreifanleg síðustu árin og heldur áfram með vaxandi hraða hefur áhrif á þjóðlífið á mörgum sviðum sem menn þurfa auðvitað að aðlagast og leiða af sér breytingar sem menn hafa kannski ekki séð fyrir fyrir nokkrum áratugum síðan helstu einkenni hinna hnattrænu áhrifa eru auðvitað loftslagsbreytingarnar og umhverfismálin fyrir utan loftslagsbreytingarnar eru það náttúrlega nýting fiskstofna í hafinu nýting hafsbotnsins og þess sem undir honum er allt þetta kallar á alþjóðlega samninga og menn komast lítið áfram á eigin spýtur þannig að þörfin fyrir að starfa á alþjóðlega vísu í samkomulagi við aðrar þjóðir verður æ ríkari eftir því sem þessir málaflokkar verða þýðingarmeiri og hver og ein þjóð hefur minni tök á því fyrir sig mér hefur fundist vægi umhverfismála hafa farið mjög hraðvaxandi á síðustu árum og verða æ alþjóðlegri í eðli sínu eins og loftslagsmálin eru skýrasta dæmið um en þau mál snerta okkur líka á sviði innanlandsmála á flestum sviðum og ef til vill er orðið tímabært að gera umhverfismálunum verðug skil í þingsölum til samræmis við aukna þýðingu þessa málaflokks með því að efna til sjálfstæðrar umræðu um umhverfismál með skýrslu eins og flutt er um utanríkismál í dag ég held að það gæti verið góður svipur á því og gott verkefni fyrir alþingi og ríkisstjórn að efna til slíkrar umræðu með sambærilegum hætti um loftslagsbreytingarnar þurfum við ári mikið að segja umfram það sem komið hefur fram síðustu daga í umræðum af hálfu okkar frjálslyndra við lítum á þetta sem hnattrænt mál og leitum að lausnum á loftslagsbreytingunum út frá því framlag íslands er þekkt í þeim efnum það var ekki boðið fram og samþykkt vegna þess að önnur ríki heimsins hefðu sérstakan áhuga á því að gera íslendingum sérstaklega til góða í þeim efnum til að fá þá til samstarfs ég hygg að hlutur íslendinga einna mundi ekki skipta miklu máli í þeim efnum hvort þeir lægju með eða ekki ástæðan fyrir því að samþykkt var það ákvæði sem stundum hefur verið nefnt íslenska ákvæðið er einfaldlega sú að það er skynsamlegt og það er hagkvæmt út frá alþjóðlegu sjónarhorni þess vegna eigum við að halda því á lofti og þess vegna munu aðrar þjóðir taka vel undir þann málflutning vegna þess að það hentar þeim ekki síður en okkur við eigum ekki að neita okkur um að nýta slík tækifæri jafnvel þó að það nýtist okkur betur en mörgum öðrum vegna þeirra auðlinda sem við höfum upp á að bjóða það er engin þörf á því að ganga um berfættur í kufli í kufli í þessum efnum ef aðrir kostir bjóðast og eru

fólk flytur meira á milli landa en áður var ekki bara til varanlegrar búsetu heldur til skammtímadvalar eða nokkurra ára dvalar og það er að verða æ algengara að fólk flytjist á milli landa frá sínu heimalandi til annars vinni þar eða búi þar hluta af sinni starfsævi og flytji síðan aftur heim til heimalands síns eða flytjist til þriðja lands um tíma áður en það flyst heim þessi þróun mun halda áfram og gerir það að verkum að samsetningin á vinnumarkaði í hverju ríki verður breytt hún verður fjölþjóðlegri við verðum auðvitað að taka mið af því þetta er þróun sem er flestum þjóðum ef ekki öllum hagfelld það er kallað eftir vinnuafli í þessum löndum sem fólk flytur til og við eigum að bregðast við því við nýtum okkur krafta þessara erlendu starfsmanna þeir skapa tekjur og hagvöxt og þjóðin hefur verulegan ávinning af því vinnuafli

og stofna til þeirra útgjalda sem hljóta að fylgja eins og þarf að vera til að sinna erlendum starfsmönnum með sómasamlegum hætti eins og bjóða upp á íslenskukennslu og aðra þjónustu í skólum og víðar sem nauðsynlegt er þar höfum við setið eftir og við þurfum að gera miklu betur í þeim efnum ég vil hvetja hæstvirtan ráðherra til að halda fast á hagsmunum íslendinga í samningum við aðrar þjóðir

hafsins hvort sem það eru fiskstofna eða hafsbotnsréttindi við hatton rockallsvæðið og við svalbarða það er full ástæða til þess að leitast við að ná samkomulagi um þau réttindi við aðrar þjóðir sem í hlut eiga en það er líka ástæða til að halda fram okkar hlut af fullum myndugleik og muna eftir því að það er til alþjóðlegur dómstóll í haag sem hægt er að skjóta ágreiningsmálum til ef samstarfs og viðræðuþjóðir reynast erfiðar í viðræðum og ekki líklegt að náist viðeigandi samningar við eigum ekki að gefa frá okkur tilkall til þessara réttinda nema fá mjög ásættanlega samninga um það þær breytingar eru að verða meðal annars vegna loftslagsbreytinga að flutningaleiðir munu fyrirsjáanlega breytast á næstu árum gas og olíuflutningar munu líklega aukast frá norðurheimskautslandinu til norður ameríku og evrópu og það er áhyggjuefni að mörgu leyti fyrir okkur íslendinga þó í því felist auðvitað líka ákveðin tækifæri en áhyggjuefnið er vegna fiskimiðanna sem eru umhverfis landið og hvert og eitt af þessum skipum sem kemur til með að sigla um þessar siglingaleiðir er það stórt að ef eitthvað misferst í þeim efnum þá verður skaðinn alveg gríðarlegur og líklega óafturkræfanlegur þannig að við eigum mikið undir því að tryggja sem best öryggi í þessum siglingum þannig að við verðum ekki fyrir miklum skakkaföllum vegna okkar fiskstofna ég verð að viðurkenna virðulegi forseti að ég hef dálitlar áhyggjur af þessu máli vegna þess að mér finnst að hagsmunirnir fyrir okkur í því að vernda fiskimiðin og lífríki í hafinu umhverfis landið vera miklu meiri en þeir hagsmunir sem hugsanlega kunna að vera í því að geta haft ávinning eða atvinnu af þessum flutningum og ég er ekki hvatamaður að því að íslendingar gangist fyrir því á næstu árum að láta rannsaka og hefja nýtingu á olíuauðlind eða olíu á svokölluðu drekasvæði ég held að það hlaupi ekki frá okkur það sem þar kunni að vera í hafinu og efnahagsaðstæður hér á landi eru þannig um þessar mundir og á koma árum að það er engin sérstök þörf á að efna til mikillar atvinnustarfsemi ef ske kynni að þarna fyndist olía það er sjálfsagt að rannsaka svæðið og kanna hvað þarna þurfi að vera fyrir hendi en það er svo önnur ákvörðun hvort menn eiga að rjúka í að fara að nýta svæðið ég hygg að það gæti verið skynsamlegt að geyma það um einhvern tíma að minnsta kosti þangað til við höfum aðgang að tækni og búnaði sem er þannig að við teljum alveg öruggt að það geti ekki orðið skaði af þó að einhver slys verði

ég vil hvetja hæstvirtan ráðherra til að taka upp það mál sem hér hefur verið nefnt í þingsölum stundum og víðar að taka upp samninga við grænlendinga og dani fyrir þeirra hönd eftir atvikum um nýtingu á hafsvæðinu og fiskimiðum milli íslands og grænlands og íslensk fyrirtæki og íslenskar hafnir veiti grænlendingum þjónustu eftir því sem þörf er á því staðreyndin er sú að íslendingar eru næstu nágrannar grænlendinga austan megin frá og það eru tækifæri í því fyrir okkur íslendinga að koma á fót samskiptum og viðskiptum á milli íslendinga og grænlendinga að þessu leytinu til varðandi þróunarsamvinnu tökum við eindregið undir áherslu í þeim efnum og íslendingar eiga í krafti auðs síns og velmegunar að leggja mikið af mörkum til þess að hjálpa öðrum þjóðum til að komast áfram tala ári efnahags við eigum að einbeita okkur að því eins og kemur fram í ræðu hæstvirts ráðherra að hjálpa þróunarlöndum til sjálfshjálpar og horfa til menntunar og heilsugæslu jafnréttis kynjanna og stuðla að sjálfbærri þróun eins og segir í skýrslunni þetta eru allt viðfangsefni sem eru mjög viðamikil og við erum yrðum fullsæmd af því að leggja okkar lóð á vogarskálarnar til þess að ná fram framförum á þessum sviðum í viðkomandi löndum varðandi friðargæsluna gegnir öðru máli þar erum við ekki eins hrifnir af þeirri þróun sem orðið hefur á síðustu árum og ég hygg að megi segja að hafi að sumu leyti verið án vitneskju vitundar og samþykkis alþingis í þá veru að koma upp fólki sem starfar undir herskipulagi og herstjórn og hefur heimild til að bera vopn og gera það auðvitað eftir ári sem þurfa þykir það er okkar afstaða að íslendingar eigi ekki að einbeita sér að leitum þætti í alþjóðastarfi friðargæsluliðar eru ekki að okkar mati það sem við eigum að stefna að heldur friðarliðar við leggjumst eindregið gegn því að þeir séu undir vopnum og undir herskipulagi og herstjórn það er alveg skýr afstaða af okkar hálfu og við hvetjum til þess að ríkisstjórnin falli frá uppbyggingu á þessu sviði ég spyr mig hvað muni gerast sem væntanlega hlýtur að gerast fyrr eða síðar að íslenskur friðargæsluliði undir vopnum beitir þeim og skaðar mann eða fellir hvernig verður unnt að rannsaka það mál mun einhver gera það verður ákært í því og verður dæmt það segir í lögunum um íslensku friðargæsluna að þeir heyri undir íslensk lög í þessum efnum en mér er til efs að ríkissaksóknari og ríkislögreglustjóri hafi möguleika á að rannsaka þann vettvang og atvik

ég verð að segja virðulegi forseti að mér finnst það ekki skemmtileg tilhugsun að sú staða kunni að vera uppi í reynd þó hún sé ekki beinlínis skrifuð inn í lögin varðandi framboð íslands til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna þá er það nokkuð samdóma afstaða okkar að við erum ekki mjög hvetjandi til þess og höfum ekki beitt okkur til að hvetja íslensk stjórnvöld til að sækja um setu í öryggisráðinu hins vegar hefur sú ákvörðun verið tekin og framboð er hafið af hálfu íslendinga og stjórnvöld vinna að því að afla stuðnings við setu íslendinga í ráðinu og ná kosningu á næsta ári

henni þá teljum við rétt að miða afstöðu okkar við það sem fyrir liggur og verður ekki breytt fleira má segja virðulegi forseti sem ástæða er til að fara yfir í umræðunni um utanríkismál eins og stöðu ratsjárstofnunar ég ætla svo sem ekki að blanda mér mikið inn í það að öðru leyti en því að ég legg áherslu á það að sú stofnun gæti öryggis um land allt en ekki bara á einu svæði landsins og það endurspeglist í starfsmannahaldi og viðbúnaði þeirrar stofnunar þegar gengið verður frá lögum um hana og ráðningu starfsfólks til stofnunarinnar